Frau Präsidentin, liebe Kollegen!

Ohne Zweifel hat der Handel zwischen der EU und den USA noch Potenzial für ein weiteres substanzielles Wachstum, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Daher begrüße ich die Beilegung des langjährigen Streits über die Einfuhr von hormonbehandeltem Rindfleisch aus den USA, welcher momentan auf die legislative Implementierung durch das Europäische Parlament wartet.

zweitens schnellstmöglich die Entscheidung des WTO Berufungsausschusses umzusetzen und die Praxis des sogenannten zeroing beim Erlass von Antidumpingmaßnahmen auszusetzen drittens ein sehr europäisches Anliegen den Schutz von geografischen Herkunftsbezeichnungen wesentlich zu verbessern man kann sich darauf einigen, dass es keinen Champagner made in USA gibt viertens endgültig das Importverbot für europäisches Rindfleisch in die USA wegen angeblicher BSE Gefahren aufzuheben fünftens und als Letztes sollte von der Einführung einer Buy American Verpflichtung grundsätzlich abgesehen werden.